Podporila som správu o rozvojových aspektoch práv duševného vlastníctva v súvislosti s genetickými zdrojmi, pretože si myslím, že ochrana a zachovanie genetickej rozmanitosti by nemala byť pre ktorúkoľvek krajinu Európskej únie luxusom, ale musí sa stať súčasťou každej politiky. Skutočnosť je však taká, že menej rozvinuté krajiny nemajú dodnes vypracované podrobné vnútroštátne predpisy o prístupe ku genetickým zdrojom a spoločnom využívaní prínosov dôležitých pre výživu a poľnohospodárstvo. Preto podporujem výzvu EÚ o pomoci týmto krajinám pri budovaní právnych a inštitucionálnych kapacít na riešenie danej problematiky. Podporujem aj to, že v rámci uceleného systému globálnej správy je potrebné objasniť a skonsolidovať právnu terminológiu v oblasti duševného vlastníctva v súvislosti s genetickými zdrojmi a hľadať možnosti širšej spolupráce medzinárodných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú právami duševného vlastníctva, genetickými zdrojmi a zmierňovaním chudoby.